positivement, il n'y a pas de frontières alors qu'il existe des freins entre les différents codes de droit pénal des États membres. Ce texte est un vrai progrès qui prend en compte les nouvelles formes de terrorisme, les nouveaux modus operandi le phénomène des combattants étrangers, les voyages à but terroriste, la propagande, la provocation, le recrutement sur internet, ainsi que les familles des victimes. C'est un progrès qui va permettre à toutes les autorités judiciaires d'appréhender avec plus d'efficacité ce fléau et de livrer à la justice les auteurs. Je salue aussi le renforcement du dispositif d'échange d'informations entre les autorités judiciaires, même si je regrette, pour conclure, que les États membres n'aient pas suffisamment soutenu notre proposition d'échange obligatoire entre les autorités.